Ich vertrete hier keinen Mitgliedstaat, ich vertrete die europäische Demokratie und sage als europäischer Demokrat sehr klar Es geht hier darum, das ukrainische Volk zu unterstützen und nicht Verständnis für diejenigen zu entwickeln, die mit einem Neoimperialismus versuchen, die Freiheit dieses ukrainischen Volkes zu unterminieren. Ich bin nicht überrascht, aber ich bin empört über das, was sich in der Ukraine abspielt, und das sollte die Gemeinsamkeit aller Demokraten sein.